Ez különösen méltányos akkor, amikor sok területen kellett költségvetési csökkentést végrehajtani a takarékoskodás miatt. A program újdonsága az integrált projektek erősítése, aminek célja egyéb uniós források bevonása, a forrásallokáció erősítése, így növelve a támogatható programok számát és színvonalát. Magyarország számára elsődleges fontosságú, hogy a társfinanszírozói arány minél magasabb legyen, ezért örülök annak, hogy a Tanács, a soros elnökség is ezen az állásponton van.

Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy megtartsuk a nemzeti kereteket, mivel ezeknek jelentős ösztönző szerepük van. Természeti és környezeti értékeink megőrzése kulcskérdés a jövőnk szempontjából.